sjóslysa númer sextíu og átta tvö þúsund lög um rannsókn flugslysa númer þrjátíu og fimm tvö þúsund og fjögur og lög um rannsóknarnefnd umferðarslysa númer tuttugu og fjögur tvö þúsund og fimm sameinuð í heildstæða löggjöf um slysarannsóknir í samgöngum gert er ráð fyrir að nefndirnar þrjár sem kveðið er á um í lögunum verði sameinaðar í eina sjö manna rannsóknarnefnd samgönguslysa og heyri undir innanríkisráðherra í júní tvö þúsund og sjö var komið á fót starfshópi með þátttöku forstöðumanna rannsóknarnefndanna og var hæstaréttarlögmaðurinn andri árnason ráðinn til að vinna með starfshópnum og semja drög að frumvarpi í upphafi árs tvö þúsund og níu voru frumvarpsdrögin endurskoðuð í samgönguráðuneytinu og send til umsagnar hagsmunaaðila komu fram fjölmargar góðar athugasemdir sem tekið var tillit til og frumvarpið í framhaldi af því aftur birt á heimasíðu ráðuneytisins og gafst hagsmunaaðilum tækifæri til að koma athugasemdum á framfæri að nýju vegna þeirra breytinga sem orðið höfðu á frumvarpinu helsta markmið frumvarpsins er að auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir á íslandi með sameiningu núverandi rannsóknarnefnda flugslysa umferðarslysa og sjóslysa í eina nefnd verður unnt að koma þekkingu og starfskröftum sem þegar eru í hverri nefnd fyrir sig

heild í sameiningunni felst einnig rekstrarleg hagræðing og mun heildarfjöldi nefndarmanna fækka en nú eru í rannsóknarnefnd flugslysa þrír nefndarmenn fimm í rannsóknarnefnd sjóslysa og þrír í rannsóknarnefnd umferðarslysa auk sama fjölda varamanna verði frumvarpið að lögum mun kostnaður ríkissjóðs af gildistöku laganna lækka til lengri tíma litið við samningu frumvarpsins var lögð áhersla á að stuðla að einfaldri umgjörð og aðgengilegri uppbyggingu lagatextans um hina nýju rannsóknarnefnd byggt var í meginatriðum á þeim grunni sem þegar hafði verið skapaður í eldri löggjöf og sátt hefur ríkt um stjórnsýsluþættir laganna eru sameinaðir og leitast er við að fella saman sams konar ákvæði í lagabálkunum þremur þar sem þess er kostur í sérstökum kafla frumvarpsins er kveðið á um málsmeðferð og fleira þar með talin vettvangsrannsókn vörslutöku muna skýrslutökur og gagnaöflun þessi ákvæði eiga það sammerkt að eiga við hvert rannsóknarsvið og því er til einföldunar og hagræðis að hafa sameiginleg ákvæði sem taka til allra rannsóknarþáttanna í stað sérstakra ákvæða í einstökum köflum laganna um hvert rannsóknarsvið fyrir sig þó margt sé sameiginlegt með rannsóknarsviðinu er einnig um að ræða ýmsa ólíka þætti innan þeirra og því er einnig að finna þrjá kafla í frumvarpinu þar sem ákvæði sem eiga sérstaklega við hvert rannsóknarsvið eru tekin saman þar er meðal annars að finna ákvæði um tilkynningarskyldu til rannsóknarnefndarinnar en ólík lögmál gilda um tilkynningarskyldu innan rannsóknarsviðanna frumvarpinu er ekki ætlað að gera grundvallarbreytingar á rannsóknarstarfi vegna sjó flug og umferðarslysa og eru þau nýmæli er án að rannsóknarstarfinu beint flest tilkomin vegna þjóðréttarlegra skuldbindinga íslands helstu breytingarnar sem felast í frumvarpinu eru því skipulagslegs eðlis í frumvarpinu er leitast við að innleiða alþjóðlegar kröfur og tilmæli er varða rannsóknir samgönguslysa í ákvæðum er varða rannsókn flugslysa og alvarlegra flugatvika er til að mynda leitast við að fullnægja kröfum alþjóðaflugmálastofnunarinnar í viðauka þrettán við chicago samninginn um borgaralegt almenningsflug auk tilskipunar ráðsins níutíu og fjögur fimmtíu og sex e b um rannsóknir flugslysa í ákvæðum er varða rannsóknir sjóslysa og sjóatvika er leitast við að innleiða í frekari mæli en áður hefur þekkst alþjóðlegan kóða um rannsóknir sjóslysa og alvarlegra sjóatvika sem samþykktur var á þingi alþjóðasiglingastofnunarinnar árið tvö þúsund og átta frumvarpið var lagt fyrir alþingi á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi tvö þúsund og níu tvö þúsund og tíu en var ekki afgreitt og er því lagt fram að nýju við undirbúning endurframlagningar var farið yfir athugasemdir sem bárust samgöngunefnd alþingis um meðferð málsins í framhaldi af því var frumvarpinu breytt þannig að fjöldi nefndarmanna er nú sjö í stað fimm og hefur þannig verið komið til móts við þær efasemdir sem fram komu að fullnægjandi sérfræðiþekking yrði ekki tryggð með fimm manna nefnd hæstvirtur forseti ég vík nú að athugasemdum við helstu nýmæli frumvarpsins í þriðju grein er að finna orðskýringar en slíkt er nýmæli og sett fram til hægðarauka og skýringar í fjórða til sjöttu grein er lagt til að komið verði á fót sérstakri nefnd um rannsókn samgönguslysa og alvarlegra samgönguatvika ráðgert er að rannsóknarnefnd samgönguslysa annist rannsóknir og heyri beint undir innanríkisráðherra nefndin lýtur stjórn formanns sem ráðherra skipar til fimm ára í senn formaður ber ábyrgð á og stjórnar daglegum rekstri nefnarinnar þar á meðal fjárreiðum hennar og gætir þess að rekstur sé í samræmi við gildandi lög og reglugerðir rannsóknarstjóri hefur yfirumsjón með tilteknum flokki slysarannsókna og stjórnandi rannsókna stýrir einstökum rannsóknarverkefnum í umboði og á ábyrgð nefndarinnar þrír nefndarmenn taka þátt í rannsókn hvers máls auk viðkomandi stjórnanda rannsóknar eins og háttað er með rannsóknarnefnd samkvæmt gildandi lögum er í fjórða grein tekið fram að rannsóknarnefnd samgönguslysa skuli starfa sjálfstætt og óháð stjórnvöldum öðrum rannsóknaraðilum ákæruvaldi og dómstólum einnig er líkt og í gildandi lögum sérstaklega tekið fram að skýrslum rannsóknarnefndarinnar um rannsókn einstakra slysa og atvika skal ekki beitt sem sönnunargögnum í sakamálum og skal ekki leitast við að skipta sök eða ábyrgð þau nýmæli er snúa beint að rannsóknarstarfinu tengjast flest þjóðréttarlegum skuldbindingum íslands er þar um að ræða ákvæði um lögsögu er varðar rannsókn sjóslysa í fimmtándu grein ákvæði er lúta að tilkynningum til erlendra stjórnvalda í kjölfar slyss í þrettánda og sautjándu grein ákvæði um varðveislu rannsóknargagna og í tuttugasta og fjórðu greinar og ákvæði um öflun ferðrita úr erlendu loftfari sem lendir hér á landi í þrítugustu greinar einnig er ákvæði um þátttöku erlendra ríkja í rannsókn máls í fjórtánda og átjándu greinum vegna alþjóðlegra skuldbindinga en í þeim felst að yfirvöld í ríkjum sem tengjast loftfari eða skipi með tilteknum hætti er heimilt að tilnefna trúnaðarfulltrúa til þátttöku í rannsókn máls þeir sem hafa sérstakan áhuga á rannsókn máls þar sem ríkisborgarar þess hafa látist eða slasast alvarlega í slysi er rannsókn lýtur að heimilt að tilnefna þar til bæran fulltrúa til að heimsækja vettvang fá aðgang að grunnupplýsingum taka þátt í að bera kennsl á þá látnu taka skýrslur af ríkisborgurum sínum sem eftir lifa og fá eintak af lokaskýrslu nefndarinnar sé stór hópur farþega sem slasast alvarlega eða lætur lífið erlendir ríkisborgarar skal rannsóknarnefnd heimilt að bjóða því ríki eða ríkjum þátttöku í rannsókn máls ákvæðum um tilkynningu til yfirvalda komi upp grunur um að beitt hafi verið ólögmætum aðgerðum gegn öryggi samgangna í tuttugasta og níundu grein er einnig nýmæli og kemur til vegna alþjóðareglna en í ákvæðinu felst sú skylda stjórnvalda rannsóknar að tilkynna viðeigandi yfirvöldum eins fljótt og verða má ef í ljós kemur að rannsókn eða grunur vaknar um að beitt hafi verið ólögmætum aðgerðum gegn flugsamgöngum siglingum eða umferð svo sem hryðjuverki skemmdarverki eða athöfn sem jafna má til slíks í þrítugasta og níundu grein frumvarpsins er að finna nýmæli um skráningu slysa í samgöngum þar sem ráðherra er heimilt að fela rannsóknarnefnd samgönguslysa að annast skráningu og greiningu samgönguslysa og alvarlegra samgönguatvika í frumvarpinu er einnig að finna ákvæði sem teljast til nýmæla fyrir suma slysaflokkana en ekki aðra er þar meðal annars um að ræða þrítugasta og áttundu greinar þar sem gert er ráð fyrir heimild rannsóknarnefndar samgönguslysa til að rannsaka atriði er varða almennt öryggi í samgöngum án þess að þau tengist tilgreindu slysi sambærilega heimild er að finna í fimmta málsgrein áttundu grein gildandi laga um rannsóknflugslysa hvorki er slíka heimild að finna í gildandi lögum um rannsókn sjóslysa né umferðarslysa í frumvarpinu er svo að finna ákvæði til bráðabirgða er snýr að forstöðumönnum og starfsmönnum núverandi rannsóknarnefndar sjó flug og umferðarslysa er í ákvæðinu kveðið á um að forstöðumönnum verði boðið starf rannsóknarstjóra hjá hinni nýju nefnd þar til núverandi skipunartíma þeirra lýkur einnig er kveðið á um að öðrum starfsmönnum nefndanna skuli boðið starf hjá hinni nýju nefnd er þetta gert til að tryggja að sem minnst rót verði á þeirri rannsóknarstarfsemi sem færist undir hina nýju rannsóknarnefnd sem og að tryggja að sú þekking sem er til staðar í núverandi rannsóknarnefndum glatist ekki ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar alþingis